Din păcate, această soluție penalizează doar unele dintre statele membre, printre care și România. Atrag atenția că țara mea este discriminată în raport cu statele mai mari ale Uniunii. O astfel de reformă ar fi trebuit să propună un sistem durabil de distribuție a mandatelor pentru fiecare stat. Astfel, numărul de mandate nu s ar mai modifica de fiecare dată când un stat ar deveni membru al Uniunii. Pe viitor, va trebui identificată o formulă care să nu mai afecteze doar anumite state. De asemenea, verificarea datelor demografice va fi foarte importantă, mai ales că, în România, la recensământul din 2011, multe persoane nici măcar nu au fost recenzate. Astfel, a apărut o diferență de peste 1 milion de persoane între estimările statistice și datele preliminare ale recensământului.